tvær utandagskrárumræður fara fram í dag hin fyrri hefst um klukkan hálffjögur að loknum dagskrárliðnum óundirbúinn fyrirspurnatími og er um viðbrögð ríkisstjórnarinnar við hækkandi olíuverði málshefjandi er háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan fjögur og er um stöðu kjarasamninga á almennum og opinberum vinnumarkaði málshefjandi er háttvirtur þingmaður vigdís hauksdóttir velferðarráðherra guðbjartur hannesson verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor